Ich freue mich, dass wir heute das erste Mal hier parlamentarisch die Gelegenheit haben, uns auszutauschen.

Seitdem habe ich viele düstere Klimakonferenzen miterlebt. Jetzt bin ich allerdings relativ hoffnungsfroh, dass wir auf einer guten Strecke sind hin zu Paris.

Aber eine solche Stimmung haben wir noch nie erlebt.

Das liegt auch unter anderem daran, dass die moderate und nachhaltig wirtschaftende Industrie längst auf dem Pfad ist, auch in diese Richtung zu arbeiten. Das hilft, und wir wissen auch, dass die amerikanische Industrie längst verstanden hat, dass bei CO armer Wirtschaftsweise durchaus Geld zu verdienen ist. Aber, meine Damen und Herren, in den nächsten Monaten kommt die Stunde der Wahrheit.

Aber eben das ist die Voraussetzung, dass wir in Paris ein gutes Ergebnis bekommen werden.